Welkom commissaris, en mevrouw Bauer heel erg bedankt voor uw verslag. Volgens de recente gegevens verdienen vrouwen voor gelijkwaardig werk in de EU nog altijd 16,4 minder dan mannen, en er is al 40 jaar wetgeving om die kloof te verkleinen.

In een zogenaamd geëmancipeerd land als Nederland ligt het gemiddelde zelfs boven het EU gemiddelde. Die loonkloof is niet alleen erg voor de periode dat vrouwen werken we bouwen door die loonkloof ook veel minder pensioen op. Maar liefst 22 van alle vrouwen heeft na haar 65ste een inkomen dat rond de armoedegrens ligt. Nu de EU met haar niet sociale pensioenplannen ook nog eens staatspensioenen wil afbreken, zal het aantal oudere vrouwen dat in de problemen komt alleen maar groter worden. We moeten nu in actie komen.